Bildung ist unsere Zukunft und muss deshalb ganz oben auf unserer Agenda stehen, und durch die Kürzungsprogramme der zurückliegenden Jahre haben gerade auch Investitionen in Ausbildung, in Bildung gelitten. Wenn wir nur einmal die Schulen in Europa anschauen, dann genügen die sicher nicht den Anforderungen einer digitalen Zukunft. Die Folge ist, dass wir in digitaler Kompetenz in der Welt nicht in der Top Liga mitspielen.

Das ist einmal kostenloser Zugang zu Bildung, inklusive Vermittlung von digitalen Kompetenzen. Alle jungen Menschen brauchen Querschnittskompetenzen, die sie in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen, Initiative zu entwickeln und Selbstbewusstsein aufzubauen.

Da muss die Ausbildung auch enger mit der Arbeitswelt verzahnt werden, da müssen Sozialpartner sehr eng in Lehrpläne und in Kompetenzstrategien eingebunden werden. Der dritte Punkt ist die Institutionalisierung von lebenslangem Lernen. Um mit der technischen Entwicklung, die ja immer schneller geht, tatsächlich mithalten zu können und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union zu sichern, brauchen wir eine Qualifizierungsstrategie, die dem zukünftigen Fachkräftemangel entgegenwirkt. Lebenslanges Lernen muss institutionalisiert werden, zum Beispiel durch einen garantierten Mindestanspruch auf bezahlten Bildungsurlaub. Das brauchen gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die diese Qualifizierung nicht alleine leisten können.